Sytuacja chrześcijan w Chinach jest ciągle dramatyczna, władze stosują tak drastyczne metody prześladowań jak na przykład utrudnianie wychowania religijnego dzieci, co stanowi fundamentalne naruszenie praw rodziny.

Wiele miesięcy temu przed tym wszystkim przestrzegał kardynał Zen.

Wiem, jaką rolę w dyplomacji odgrywają gesty. I od dyplomatów reprezentujących Unię Europejską powinniśmy oczekiwać znaków miłości, szacunku, przywiązania do chrześcijaństwa, kontaktów ze wspólnotami chrześcijańskimi, a nie aprobować bezduszną neutralność czy obojętność.